Señor Presidente, quiero expresar, en nombre de los socialistas españoles, nuestra honda preocupación por la oleada de violencia desencadenada en Marruecos y en el Sáhara. Defendemos sin fisuras la prevalencia de los derechos humanos y lamentamos todas las muertes, las marroquíes y las saharauis. Las informaciones sobre la situación son confusas y, por ello, nos alegramos de que vaya a abrirse una investigación por parte de Marruecos y abogamos, desde luego, por una política de transparencia informativa. La importancia estratégica de Marruecos para Europa requiere que la Unión Europea como tal se una a los esfuerzos internacionales de facilitación del diálogo en los que están empeñados varios Estados miembros —entre ellos, España— y damos la bienvenida al hecho de que, a pesar de la gravedad de los acontecimientos, el diálogo entre las partes se haya mantenido hasta ahora y estén previstas nuevas rondas de negociaciones. Este conflicto, señores y señoras, tiene más de 30 años y tiene que acabar cuanto antes con una solución mutuamente aceptable para las partes en el marco de las Naciones Unidas, que son, junto con el Gobierno de Marruecos y el pueblo saharaui y sus representantes, el único órgano legitimado para plantear tal solución.